hæstvirtur forseti ég hef leyft mér að beina fyrirspurn til félagsmálaráðherra um miðaldra og eldra fólk á vinnumarkaði og spyr ráðherrann hæstvirtur fyrstu hvað hefur verið gert til að framfylgja tillögum nefndar um aðgerðir til að að bæta stöðu eldra fólks á vinnumarkaði samanber skýrslu sem nefndin gaf ráðherra fimm ára áætlun um aðgerðir sem nefndin lagði til annars hversu miklu fé hefur verið varið til þessa verkefnis á árunum tvö þúsund og fimm tvö þúsund og sex og hver eru áformin fyrir næsta ár hefur verið lagt sérstakt fjármagn í starfsmenntasjóð

vinstri grænna ásamt b s r b fulltrúum og así fulltrúum lögðu til að sett yrði löggjöf um þetta efni að öðru leyti var nefndin sammála um að það yrði ráðist í þessa fimm ára framkvæmda áætlun að það yrði varið auknu fé til þess að bæta stöðu þessa hóps á vinnumarkaði og ég vænti þess að ráðherra hafi fylgt áliti nefndarinnar ég spurði forvera hæstvirtur ráðherra um þetta mál á síðasta þingi þá var aðeins byrjað að ýta úr vör þessum tillögum sem nefndin lagði til en mér fannst þá að það væri töluvert langt í land að við sæjum einhvern árangur af starfi þessarar nefndar og það mundi sýna sig í því að bæta stöðu miðaldra og eldra fólks á vinnumarkaði þess vegna er ég að vonast til þess að málið sé miklu lengra komið og við getum farið að sjá árangur í þessu efni það er nefnilega svo að staða margra sem eru komnir á miðjan aldur og þar yfir er afleit á vinnumarkaði þetta fólk á oft undir högg að sækja að fá vinnu ef því er sagt upp vinnu af einhverjum ástæðum ef fyrirtæki er að leggjast af og svo framvegis er oft erfitt fyrir miðaldra fólk að fá starf að nýju á vinnumarkaðnum það þarf að verða hugarfarsbreyting vegna þess að þetta fólk býr yfir miklum vinnukrafti sem nauðsynlegt er fyrir þjóðfélagið að nýta og við eigum að greiða götu þess eins og var lagt til í þessari nefnd með þeim tillögum sem þar eru vegna þess að ég er sannfærð um að þær munu skila árangri verði þeim hrundið í framkvæmd